Europska unija, države članice, moraju ispunjavati financijske obaveze u pogledu razvojne pomoći i doprinosa fondu za Afriku. No s druge strane, partneri u Africi također moraju preuzeti svoj dio odgovornosti i početi rješavati uzroke siromaštva, ratova i nestabilnosti te masovnih migracija. Uzroci su ozbiljna kršenja ljudskih prava, autokracije, politički progoni, nedostatak vladavine prava, endemska korupcija. Zato mislim da se ne bismo trebali toliko bojati jasnije definicije uvjetovanosti razvojne suradnje. Drugo pitanje na koje treba dati bolji odgovor je učinkovitost naše razvojne suradnje. Potrebna je bolja koordinacija država članica pri programiranju, ali nam je potreban i bolji okvir rada koji će se temeljiti na mjerljivim rezultatima. S ograničenim sredstvima važno je da dobijemo vrijednost za novac koji se ulaže. Za kraj, važno je uzimati u obzir i preporuke Europskog parlamenta. Evo prije nekoliko tjedana, sve političke grupe unutar Odbora za razvoj postigle su konsenzus i poslale preporuku Odboru Europskog razvojnog fonda, kojim predsjedava Komisija, da se odbije usvajanje prijedloga nacionalnog programa razvojne suradnje s Eritrejom.